Szanowni Państwo! W ostatnich latach obserwujemy wzrost protekcjonizmu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to w części spowodowane kryzysem gospodarczym. Problem ten dotyczy również handlu artykułami rolno spożywczymi, w którym zwiększa się częstotliwość występowania barier pozataryfowych wymierzonych w konkretne grupy eksporterów.

Podejmowaliśmy też różne działania, między innymi organizując seminaria i warsztaty w Parlamencie Europejskim w czerwcu 2015 r. i w lutym bieżącego roku.

Raport pokazuje rosnącą częstotliwość występowania barier pozataryfowych dla eksporterów żywności. Do najpopularniejszych sposobów hamowania eksportu należą podwyższona częstotliwość kontroli sanitarnych, kampanie prasowe o negatywnym wydźwięku, konieczność wieloletniego przechowywania dokumentacji związanej z transakcjami, dodatkowe certyfikaty, krótkie terminy ważności zezwoleń itd.

Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ zagraża ono właściwemu funkcjonowaniu największego i najważniejszego projektu europejskiego, jakim jest wspólny jednolity rynek. Coraz częstsze wprowadzanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym barier pozataryfowych dla eksporterów żywności oraz fakt sprzeczności tych działań z prawem unijnym podważają jedną z czterech podstawowych swobód unijnych, a mianowicie swobodny przepływ towarów. Działania te nie tylko są dyskryminacyjne, lecz również wpływają na konkurencyjność na rynku wewnętrznym w sposób mogący mieć negatywne skutki dla gospodarki całej Unii. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmie się pod uwagę poważny kryzys, z którym boryka się obecnie europejski sektor rolno żywnościowy,

Po drugie, czy Komisja przeanalizowała wyżej wspomniane problemy i czy rozważa wprowadzenie przepisów unijnych zakazujących stosowania takich praktyk, które negatywnie wpływają na przywóz żywności do danego kraju członkowskiego w ramach jednolitego unijnego rynku? Chodzi o to, aby zagwarantować prawidłowe, sprawiedliwie, przejrzyste funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii w trosce o producentów żywności, sprzedawców, ale także konsumentów. Po trzecie, w kontekście strategii dotyczącej rynku wewnętrznego przyjętej przez Komisję Europejską w październiku 2015 r. chcę zapytać, czy Komisja rozważa zaproponowanie zdecydowanych działań, które ograniczyłyby stosowanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym protekcjonistycznych środków i niedozwolonych praktyk. Czy Komisja zbada możliwość wprowadzenia przepisów unijnych zakazujących stosowania takich praktyk w odniesieniu do przywozu żywności, w celu zagwarantowania prawidłowego, sprawiedliwego i przejrzystego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii i w trosce o producentów żywności, sprzedawców detalicznych